Spre deosebire de alți colegi, salut faptul că acest fond va fi extins și în domeniul agriculturii. Liberul schimb este necesar, dar trebuie să evităm pericolul pauperizării producătorilor europeni și aceștia sunt afectați de globalizare.

Consider, de asemenea, că sprijinul în cadrul Fondului trebuie considerat pe deplin compatibil cu obținerea de fonduri de către beneficiar în cadrul pilonului II al politicii agricole comune cele două surse de sprijin trebuie să funcționeze împreună. Nu în ultimul rând, împărtășesc preocupările altor colegi legate de inegalitățile de șanse în accesarea fondului dintre diferitele state membre.